Hoge vertegenwoordiger, voorzitterschap, beste collega's, wij bespreken vandaag verschillende financiële instrumenten die de Europese Unie in staat stellen om op te treden in buitenlandse aangelegenheden. Al deze instrumenten zijn relatief jong, en daarenboven erg nieuw.

Dat is wat ons hier deze middag bezighoudt. Inmiddels zijn er echter nog andere belangrijke veranderingen in voege getreden. We beschikken thans over een hoge vertegenwoordiger die tevens vicevoorzitter van de Commissie is.

Dat is ook een heel belangrijke nieuwigheid.

In verband met het stabiliteitsinstrument ten slotte ik heb nog een paar seconden zou ik willen zeggen dat ik de verklaringen van commissaris Piebalgs zeer verwelkom, waar hij zegt dat het inderdaad de bedoeling is om zich onder meer te concentreren op de strijd tegen de handel in lichte en kleine wapens. Dat het de bedoeling is om ngo's nauwer te betrekken bij de werking van het stabiliteitsinstrument, en om volop gebruik te maken van het nog nieuwere instrumentarium inzake peace building